Die Lehre ist erst einmal, dass wir andere Unternehmensverfassungen brauchen. Wir brauchen eine stärkere Teilhabe der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an ihren Unternehmen, damit vernünftige Lösungen für die Zukunft von Unternehmen geschaffen werden können.

Aber wenn ich mir den globalen Markt ansehe, Herr Kommissar, da wächst die Automobilproduktion von etwa 79 Millionen auf 84 Millionen.

Es kann doch nicht sein, dass wir hier eine Deindustrialisierung betreiben und auf der anderen Seite wächst der globale Markt für Automobile um jährlich 3 Nein, wir brauchen nicht nur eine Abwicklung von Automobilfabriken, wir brauchen Investitionen in Zukunftstechnologien, damit die Automobilindustrie in Europa bleibt und auf dem globalen Markt wettbewerbsfähig

Das heißt auch, dass man globale Konzerne in die Schranken weisen muss, weil sie eben auch globale Investitionsentscheidungen treffen und nicht unbedingt das europäische Interesse in den Vordergrund stellen.